virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórnarráð íslands númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sextíu og níu megintilgangur frumvarpsins er að festa í lög breytingar á ráðuneytaskipan

hyggst beita sér fyrir þá geymir frumvarpið ákvæði sem búa í haginn fyrir frekari einföldun og eflingu stjórnsýslunnar áður en ég fjalla nánar um breytingar þær sem felast í frumvarpinu vil ég víkja nokkrum orðum að sögu laganna um stjórnarráð íslands lögin voru sett árið nítján hundruð sextíu og níu má rekja aðdragandann til þingsályktunar sem samþykkt var árið nítján hundruð fimmtíu og átta að tillögu bjarna benediktssonar sem þá var í stjórnarandstöðu skipun starfa í stjórnarráðinu taldi hann vera í ringulreið og óljóst mjög hvaða ráðuneyti væru í raun til stofnun sem vera ætti öðrum til fyrirmyndar um reglusemi og starfsskipulag hefði þróast í þveröfuga átt það kom síðan í hlut bjarna sem forsætisráðherra að leggja fram frumvarp að núgildandi lögum um stjórnarráð íslands þar var fastákveðið hvað mörg ráðuneytin væru jafnframt var kveðið á um að hvorki mætti setja á fót ráðuneyti né leggja þau af nema með lögum þá yrði hvert ráðuneyti að falla óskipt til eins og sama ráðherra áður hafði það viðgengist að einu og sama ráðuneytinu væri skipt milli tveggja ráðherra eitt helsta nýmæli stjórnarráðslaganna var að fjölga ráðuneytum í þrettán meðal annars var samgöngu og iðnaðarráðuneytinu skipt í tvennt þá var stofnað sérstakt heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti en áður höfðu heilbrigðismál verið hjá dóms og kirkjumálaráðuneytinu og tryggingamál hjá félagsmálaráðuneytinu einnig var atvinnumálaráðuneytinu skipt upp í landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti sem var þó fyrst og fremst staðfesting á orðnum hlut þá var með lögunum stefnt að því að styrkja stöðu ráðherra gagnvart embættismönnum ráðuneytanna með því að veita þeim heimild til að ráða sér pólitíska aðstoðarmenn stjórnarráðslögin hafa í heild sinni vel staðist tímans tönn ekki hafa verð gerðar á þeim miklar breytingar þótt margoft hafi það staðið til eins og stefnuyfirlýsingar fyrri ríkisstjórna og skipanir ýmissa nefnda til að endurskoða lögin bera vott um helstu breytingar eru þær að árið nítján hundruð níutíu var stofnað nýtt ráðuneyti með lögum það er umhverfisráðuneytið þá var ýmsum ákvæðum laganna er fjalla um starfsmenn stjórnarráðsins breytt árið nítján hundruð níutíu og sjö í kjölfar setninga laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins ekki er hægt að fjalla um bakgrunn þessa frumvarps sem ég mæli nú fyrir án þess að minnast á fimmtándu grein stjórnarskrárinnar þar sem segir að forseti skipi ráðherra og veiti þeim lausn hann ákveði tölu þeirra og skipti með þeim störfum hliðstætt ákvæði í dönsku stjórnarskránni hefur verið túlkað þannig að löggjafarvaldinu væri ekki heimilt að ákveða með bindandi hætti fjölda ráðherra

en hér á landi hefur heimild forseta eða í reynd forsætisráðherra til þess að ákveða fjölda ráðherra og skipta með þeim verkum verið þrengd allnokkuð með setningu stjórnarráðslaganna þessar takmarkanir hafa ætíð verið virtar og ekki verður séð að stjórnskipulegt gildi þeirra hafi nokkru sinni verið dregið í efa

nútíma stjórnsýsla er orðin það flókin og kröfurnar til starfsmanna hennar það miklar að smáar einingar eiga erfitt með að uppfylla þær ekki náðist að koma þessari endurskoðun fram á síðasta kjörtímabili frumvarp þetta er í þessum anda ráðuneytunum verður gert betur kleift að starfa sem öflugar einingar og þau fá sveigjanlegri starfsramma meginefni frumvarpsins er að festa í lög þær breytingar á ráðuneytum sem núverandi ríkisstjórn hefur ákveðið að beita sér fyrir þannig er lagt til að sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti verði sameinuð í eitt er það í samræmi við þá stefnumótun að ráðuneytin verði öflugri einingar

þá er lagt til að hagstofa íslands verði lögð niður sem ráðuneyti eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu er ráðgert að endurskoða gömul lög um hagstofu íslands með það fyrir augum að búa henni lagaramma sem sjálfstæðri ríkisstofnun er ætlunin að hún heyri undir forsætisráðuneytið starfsemi hagstofu íslands er á margan hátt öðruvísi en venjulegs ráðuneytis þar fer ekki fram hefðbundin stefnumótunarvinna eins og í öðrum ráðuneytum er þessi breyting því til þess fallin að skapa meira samræmi milli ráðuneyta en nú er og laga starfsramma hagstofunnar að raunverulegu hlutverki hennar enn fremur er lögð til breyting á heitum heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytis annars vegar og félagsmálaráðuneytis hins vegar til samræmis við áformaðan flutning verkefna milli þeirra þannig stendur til að flytja verkefni á sviði almannatrygginga frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytis þessar breytingar munu samkvæmt frumvarpinu taka gildi fyrsta janúar næstkomandi gefst þá svigrúm til að undirbúa breytingar á reglugerð um stjórnarráð íslands þar sem kveðið er á um verkefni einstakra ráðuneyta við stjórnarmyndunina var samið um margháttaða tilfærslu verkefna og verða næstu vikur notaðar til að útfæra það í einstökum atriðum jafnframt þarf að breyta ýmsum sérlögum þar sem ráðherrum eru falin sérstök verkefni verður frumvarp þess efnis lagt fram á haustþingi eins og kunnugt er var enn fremur ákveðið við stjórnarmyndunina að iðnaðar og viðskiptaráðuneytin yrðu ekki lengur rekin sem eitt ráðuneyti það kallar hins vegar ekki á neinar lagabreytingar því stjórnarráðslögin núgildandi gera ráð fyrir að um tvö ráðuneyti sé að ræða næstu vikur og mánuðir verða notaðir til að laga skipurit ráðuneyta sem í hlut eiga að breyttri verkaskiptingu í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði þess efnis að við flutning verkefna milli ráðuneyta verði starfsmönnum boðið að sinna þeim áfram hjá því ráðuneyti sem tekur við verkefninu þannig verði réttarstaða starfsmanna að fullu tryggð að öðru leyti má nefna að áformaðar breytingar kalla í sumum tilfellum á breytingar á húsnæði eða flutningi hluta af starfsemi og er starfshópur ráðuneyta að vinna að þeim málum en ríkisstjórnin hyggst ekki láta staðar numið við svo búið til lengri tíma er æskilegt að fækka ráðuneytum enn frekar til þess að greiða fyrir slíkri þróun er lagt til að forseti íslands geti ákveðið að tillögu forsætisráðherra með úrskurði að sameina tvö ráðuneyti eða fleiri í eitt þar með eru lögin gerð sveigjanlegri samanber einnig fimmtándu grein stjórnarskrárinnar án þess þó að hagga því meginmarkmiði þeirra að stemma við offjölgun ráðuneyta sem varð ein helsta kveikjan að lögunum um stjórnarráðið á sínum tíma þá er að finna í frumvarpinu almenna heimild til að færa starfsmenn á milli ráðuneyta án þess að sjálfkrafa þurfi að auglýsa opinberlega hina lausu stöðu sem þeir taka við er markmiðið meðal annars að stuðla að auknum hreyfanleika starfsmanna milli ráðuneyta er ákvæði þetta nánar útskýrt í athugasemdum með frumvarpinu virðulegi forseti ég hyggst ekki hafa fleiri orð um þetta frumvarp að svo stöddu og legg til að því verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar eflaust eru fleiri atriði sem tengjast stjórnarráðslögunum öðrum heldur en þeim er lúta að verkaskiptingu ráðuneyta sem nefndin gæti athugað í sinni vinnu aðalatriðið núna og það er það eina sem lagt er til með þessu frumvarpi er að gera hér þessar lágmarksbreytingar á verkaskiptingu ráðuneyta það er skipan ráðuneyta sem hér er lagt til aðrar breytingar bíða haustsins það er mikilvægt að hafa það í huga að gildistaka þessa frumvarps um breytingar á stjórnarráðslögunum er ætluð um næstu áramót bæði til þess að gefa starfsmönnum eðlilega aðlögun en einnig til þess að tryggja það að allur undirbúningur máls

gangi eðlilega fyrir sig og án þess að það sé undir óeðlilegri tímapressu með sama hætti mundu önnur atriði sem ætlunin er að breyta tilflutningur verkefna innan stjórnarráðsins og sem hægt er að breyta með reglugerð bíða þeirrar sömu dagsetningar það er áramóta einnig er rétt að minna á sem ég gat um fyrr í ræðu minni að breyta þarf sérlögum í einhverjum tilvikum vegna ákvæða í þeim um staðsetningu málefna hjá tilteknum ráðuneytum og það er ætlunin að gera það í haust þannig að allar þessar breytingar geti komið til framkvæmda samtímis það er um áramót hins vegar er mikilvægt og því er er þetta frumvarp hér flutt nú að stefnumótunin varðandi

og skipan ráðuneyta sé alveg skýr það er nauðsynlegt að það liggi hér fyrir að það sé búið að afgreiða slíkt mál hér á alþingi áður en það lýkur störfum nú í vor þar með er kominn sá ytri rammi í skipan ráðuneyta sem þarf að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að ljúka öðrum þáttum það er til dæmis ekki hægt að ljúka því að flytja almannatryggingar að hluta til yfir í félagsmálaráðuneytið nema svona lagarammi liggi skýr fyrir

og þess vegna hefur verið flutt hér frumvarp um breytingar á þingsköpum alþingis til samræmis við